Señor presidente, en el año 2015 se batió el récord de personas desplazadas por la fuerza 65 millones en todo el mundo. Y ante este fenómeno global, la Unión Europea y los Estados miembros hemos sido incapaces de dar una respuesta coordinada, solidaria y eficaz a todo este movimiento de personas desplazadas por la fuerza que también nos ha afectado. Por todo ello es tan necesario y oportuno el informe que vamos a aprobar hoy aquí.

Primero necesitamos vías legales y seguras de entrada para acabar con las muertes en el Mediterráneo. Segundo necesitamos un sistema de reubicación que funcione, porque el actual no está funcionando solo el 25 de aquello comprometido se ha cumplido. Tercero necesitamos rechazar la política de externalización de nuestras obligaciones en materia de asilo y acogida